Der Bericht unseres Kollegen Michael Gahler kommt zur richtigen Zeit. Ich danke Ihnen, auch wenn wir die Schlussfolgerung und die Bewertung der Umsetzung des Abkommens für das auf neue Grundlagen zu stellende bilaterale Verhältnis unterschiedlich sehen. Mit Blick auf die bevorstehenden Präsidentschaftswahlen und die andauernde brüchige Sicherheits und gefährliche Konfliktsituation im Osten des Landes bleibt festzustellen Die noch immer vielen ungelösten innen wie außenpolitischen Probleme trotz vieler Reformen die wachsende Kluft zwischen Arm und Reich erfordern grundsätzliche Kurskorrekturen durch die ukrainische Regierung. Sie erfordern die Überwindung des oligarchischen Systems als Voraussetzung für volkswirtschaftlichen Aufstieg. Sie erfordern die politische Bereitschaft zur Umsetzung des Minsker Protokolls und deren Präzisierung. Gerade das sowie die Einstellung all jener Aktionen, die die Spannungen in den bilateralen Beziehungen nur weiter aufheizen, gilt ebenso für die russische Führung, auch angesichts der Vorfälle im Asowschen Meer. Es ist Voraussetzung für eine unabhängige, aktive politisch diplomatische internationale Begleitung des dringend notwendigen Ausstiegs aus der Konfrontations und Gewaltspirale im Verhältnis zur Russischen Föderation. Das Dulden rechtsextremistischer Drohungen und Überfälle auf Andersdenkende, die politisch motivierte Einschränkung der Medien und Pressefreiheit und der Versammlungsfreiheit, das Verhängen des Kriegsrechts in den Spannungsregionen im Osten und die damit einhergehenden Maßnahmen gießen nur Wasser auf die Mühlen all jener, die keine Überwindung undemokratischer Strukturen zulassen wollen, die sich dem Ringen gegen Korruption und Stärkung unabhängiger Rechtsorgane entgegenstellen.